Señora presidenta, estamos votando los primeros de un conjunto de informes relativos a la seguridad de los europeos entre los que se incluirá, en esta sesión parlamentaria de Estrasburgo, el informe sobre el Fondo de Seguridad Interior de la Unión Europea. Y creo que es una ocasión para recordar que ayer se cumplieron quince años de la masacre con mayor número de víctimas que recuerda la historia de la Unión Europea la masacre terrorista que tuvo lugar en España el 11 de marzo del año 2004. Y creo, por tanto, que es una buena ocasión para que en el acto del voto emitamos un mensaje de solidaridad infinita con las víctimas del terrorismo y de determinación en la lucha contra todas las formas de terrorismo y sus amenazas.